virðulegi forseti þetta er mál sem lætur ekki mikið yfir sér en snertir ákveðinn hóp fólks sem á sér alla jafna kannski marga málsvara og það eru þessir litlu einyrkjar þeir eru ekki litlir í sentímetrum heldur er þetta fólk sem er í litlum rekstri en hefur og framfleytir sér með því en hefur alveg eins og aðrir landsmenn margir hverjir lent í vandræðum í tengslum við þetta kerfishrun þetta bankahrun sem við þekkjum öll frumvarpið er mjög einfalt fyrstu grein hljóðar svo önnur málsgrein sextugustu og þriðju grein um lög um gjaldþrotaskipti falli brott annarri grein er lög þessi öðlast þegar gildi einfaldara getur það ekki verið það sem þetta snýst um er einfaldlega um það að

er gert ráð fyrir því að einstaklingi sé veitt heimild til að leita greiðsluaðlögunar ef sýnt er fram á að hann verður fyrirséð um framtíð ófær um að standa í skilum með skuldbindingar sínar en í annarri málsgrein er gildissvið ákvæðisins þrengt þannig að heimildin nær ekki til einstaklinga sem undanfarin þrjú ár hafa borið ótakmarkaða ábyrgð á atvinnustarfsemi hafi einstaklingurinn hætt atvinnurekstrinum og skuldbindingum sem stafa af honum er aðeins lítill hluti af heildarskuldum einstaklingsins getur hann þó leitað nauðasamnings til

að þeir aðilar sem skulda út af sínum atvinnurekstri á sinni eigin kennitölu sem er óvanalegt því flestir setja þetta í sérstök hlutafélög til að takmarka sína ábyrgð eru í rauninni að setja allt sitt undir og leggja það væntanlega þannig upp að þetta er þeirra framfærsla og þeir eiga í rauninni miklu meira sameiginlegt með heðfbundnum launamönnum heldur en atvinnurekendum eins og við þekkjum þá almennt flestir eiga rekstur sem er stór eða millistór er með þetta í sérstöku hlutafélagi öðru því hlutafélagi sem gerir það að verkum að ef reksturinn fer illa þá hefur það ekki bein áhrif á fjárhag viðkomandi heimilis en það eru þó menn eins og til dæmis iðnaðarmenn og sölumenn sem hafa þetta á sinni eigin kennitölu og þeir hafa til dæmis lent í því að vinnuvélar eða bifreiðar sem eru í þeirra rekstri séu keypt á erlendum lánum og hafa margfaldast vegna gengishrunsins eða aðrar þær fjárfestingar sem þeir hafa nýtt sér í sambandi við sinn eigin rekstur virðulegi forseti ég tel ekki vera neitt réttlæti í því að þetta fólk sé sett á einhverja aðra

bankahruni þess vegna er þetta einfalt réttlætismál og þar sem við erum að fjalla um þessi mál á vettvangi þingsins núna þá legg til til að við skoðum þetta mál samhliða og klárum það því ég hef ekki fundið nein efnisleg rök fyrir því að við eigum að taka það fólk sem er í þessum minnsta atvinnurekstri til að framfleyta sinni fjölskyldu og segja að þeir fái ekki sömu úrræði og

virðulegi forseti ég legg til að við vinnum þetta mál hratt og vel það er einfalt getur ekki verið einfaldara þetta er réttlætismál og ég legg til að við vísum því til allsherjarnefndar og samþykkjum það síðan sem allra fyrst sem lög frá alþingi